Najlepša hvala. Kolegice, kolegi, spoštovana gospa ministrica! Hvala vam, no, za to intervencijo vmes. Jaz sem resnično vesel, da se bo to področje uredilo. Poglejte, tematika, o kateri govorimo je resnično izjemno občutljiva in kakršnakoli zloraba, takšna ali drugačna je nedopustna, sploh pa takšna, kot je spolno nasilje, je sprevrženo dejanje. In kakšna družba smo, da tega ne znamo jasno obsoditi. Poglejte, dejanj je sigurno več, kot jih poznamo, saj marsikatera žrtev zaradi travmatičnih posledic, poškodb ali pa še česa drugega, ne zbere dovolj poguma in moči, da bi, se soočila ponovno s storilcem, da bi ga preganjala, zgodi se tudi, da postopki zastarajo. In nihče in nobena kazen in nikakršno opravičilo ne odtehtata te travme in psihičnih posledic, ki jih žrtve imajo, zaradi teh dejanj. In da je potem - včasih preberemo, da je sploh govora o kakšnih olajševalnih okoliščinah storilcem, mislim, jaz sem tukaj resnično, brez besed. No. In potem preberem novico Ljubljana, devetindvajseti april: "Vrhovno sodišče je po poročanju Dnevnika v primeru spolnega napada pritrdilo višjemu sodišču in s tem potrdilo desetmesečno zaporno kazen za obtoženca." Mislim, ali se mi sploh zavedamo, kaj to sporoča žrtvi. Da je šla čez celoten postopek, predvajala si v glavi vse še enkrat, podoživljala in potem storilec dobi desetmesečno zaporno kazen. V zaporu bo priden, bo naredil nekaj družbeno koristnega dela in bo bog ve kdaj že zunaj. Bom v razdelitvi časa to dokončal. Hvala lepa.